Hvala za besedo, vsem skupaj prav lep pozdrav. Pred mano je imel stališče predstavnik Slovenske demokratske stranke, gospod Grims. Mahal je z ustavo in šestim členom. No, bom pa še jaz povedala, da v šestem členu ustave zadnji stavek šestega člena piše uporabo grba, zastave in himne ureja zakon. Tako da tukaj ni opredeljeno v ustavi, da je to cela Zdravljica. Tako kot vi trdite. To je, vedno znova dosežek stranke SDS-a, da vzame iz konteksta besedilo tako kot zdajle. To se je dogajalo vedno in povsod. Tako v vednost samo to povem, no, ker je res nekajkrat pomahal s to modro knjižico, pa sem mogla to povedati pa prebrati. Zdaj pa grem k stališču poslanske skupine Desus glede zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi. Ponovno imamo pred seboj predlog novele zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi. In tako kot noveli, ki sta že bili vloženi aprila dva tisoč enajst in februarja dva tisoč štirinajst, je tudi tokrat predlog zakona vložila poslanska skupina SDS. Praktično enak predlog zakona so vložili dvakrat v enem letu, začetku leta dva tisoč štirinajst in ponovno še ob izteku prejšnjega leta. Kot že v prejšnjih predlogih poslanski skupini SDS tudi tokrat predlagajo, da se kot himno določi celotno Zdravljico. To ustava ne določa, ponovno poudarjam. Zadnji stavek ustave določa, da to ureja zakon, poseben tale. Predlogu, ki smo ga obravnavali na seji marca dva tisoč štirinajst, so določbam v himni, ki so jih vložili že leta dva tisoč enajst, dodali še določbe o prepovedi totalitarnih simbolov in poslanski skupini Desus teh predlogov seveda nismo podprli. V tokratnem predlogu pa je praktično edina novost določba, da se v Ljubljani in na Ljubljanskem gradu ob vseh zastavah lokalne skupnosti vedno razobesi tudi državna zastava. Jaz mislim, ker sem bila jaz na Ljubljanskem gradu, sem tam videla slovensko zastavo. Čeprav se nam zdi že nesmiselno ponavljati, dovolite, da na kratko povem, zakaj smo v poslanski skupini Desus nasprotovali prejšnjim predlogom in zakaj svojega mnenja do danes nismo spremenili. Sprašujemo pa se seveda, zakaj predlagatelji menite, da bo zakon s praktično enakimi določbami kot tisti, ki ni bil sprejet pred slabim letom, tokrat sprejet. Predlagatelji se obrazložitvi novele zakona opirajo na pobudo Borisa Pahorja, enega najuglednejših slovenskih akademikov, pesnikov in pisateljev. Gospod Pahor se je zavzel za dopolnitev himne z vključitvijo druge kitice, toda vso čast gospodu Borisu Pahorju, vendar on ni edini akademik v Sloveniji, in čakam še na izjave o tem drugih za to usposobljenih. In, predavatelji gredo še dlje od tega predloga, saj predlagajo, da zakon določi za himno celotno Zdravljico in da bi se kot himna v skrajšani obliki lahko izvali druga in sedma kitica. Pri tem vzpostavljajo razlog spoštovanja vrednot domoljubja, narodne zavesti, ki bi bile po njihovem prepričanju izražene šele z besedilom druge kitice, ki pa se po vsebini obrača na slovenski narod. Poslanski skupini Demokratične stranke upokojencev Slovenije se ponovno sprašujemo, čemu spreminjati več kot dvajsetletno tradicijo. Predlagatelji odgovarjajo: ker trenutna slovenska himna ne odraža vrednote domoljubja, ki je izjemno pomembna vrednota. O tem, da je vrednota domoljubja izjemno pomembna in da je jo potrebno krepiti, se poslanski skupini Desus s predlagatelji strinjamo. Vendar tukaj imamo, različna mnenja, kaj beseda domoljubje pomeni, s strani SDS-a in ostalih strank. Tukaj je že kar dvajset let nekako različno mnenje. In, predlagatelji besedo domoljubje uporabljajo za povsem neprimerne, zadeve. In ga i in besedo zlorabljajo. Poslanski skupini Desus se tudi sprašujemo, ali bomo spremembo besedila himne dejansko pripomogli h krepitvi vrednote domoljubja. Je to res je res potrebno samo to, da se bo dvignila nacionalna zavest slovenskega naroda? Odgovor je seveda: ne. Potrebno je veliko več, da bomo Slovenci ponosni na svojo državo in pri tem imamo veliko vlogo tudi mi poslanci. Z nekajurno razpravo o spremembi himne ter o prepovedi totalitarnih simbolov tega zagotovo ne bomo dosegli. Za državo, na katero bomo lahko ponosni, se raje potrudimo in poiščemo rešitve za krepitev našega gospodarstva in poskrbimo, da bodo mladi imeli službe in ne bodo razmišljali samo o tem, kako čimprej na delo v tujino, ter poskrbimo za naše upokojence tako, da ne bodo prejemali pokojnine, da bodo prejemali pokojnine, ki jim bodo omogočile dostojno življenje. Verjemite mi, da socialno najšibkejši členi naše družbe ne razmišljajo o tem, ali bo himna postala celotna Zdravljica oziroma katere kitice se bodo pele na proslavah, ampak o tem kako bodo preživeli iz meseca v mesec. Prepričani smo, da sprememba besedila slovenske himne ne bodo prinesla k dvigu domoljubja med Slovenci, zato v poslanski skupini Desus ne podpiramo tega predloga zakona. Predlog zakona na novo opredeljuje tudi, da je vsako javno izražanje idej preko ali s pomočjo totalitarnih simbolov strogo prepovedano in mora biti strogo sankcionirano. Naj zvezi s tem omenim, da je Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu že razsodilo, da nošenje rdeče zvezde ni kaznivo dejanje, temveč je temeljna človekova svoboščina, zato v poslanski skupini Desus menimo, da bi s prepovedjo teh simbolov omejili človekovo temeljno pravico do svobode izražanja. Kot sem že povedala, v poslanski skupini Desus še vedno vztrajamo pri svojem stališču, ki smo ga povedali že pred slabim letom, in zato predloga zakona ne bomo podprli. Hvala.